Wir sprechen hier über Menschenschmuggel.

Die Regelverstöße, die Gesetzesverstöße, die hier so viele Redner beklagt haben, das ist ja nur eine Seite der Medaille. Die andere und viel fürchterlichere Seite der Medaille ist der Verlust an menschlichem Leben, den wir sehen wenn Menschen von Schleppern in Boote geschickt werden, die nicht seetüchtig sind, wenn sie zum Teil bewusst in den Tod getrieben werden, weil das Steuer festgestellt wird, wenn zu wenig Trinkwasser an Bord ist und ähnliche Dinge mehr. Gegen dieses Schlepperunwesen, gegen diese Kriminellen, gegen diese Mörder muss man etwas tun. Da vermisse ich die Initiativen. Warum gehen wir nicht so vor, wie wir auch mit der Ergreifung von Mördern in der Europäischen Union umgehen, indem wir Belohnungen aussetzen für diejenigen, die zur Ergreifung dieser Mörder beitragen? Warum loben wir nicht Geld viel Geld für all diejenigen Flüchtlinge aus, die, bevor sie ein solches Boot betreten, Anzeige erstatten und sagen Da sind die Schlepper nehmt diese Leute fest.